Includere aviației în EU ITS constituie un progres important în combaterea schimbărilor climatice, pentru că aceste schimbări au loc la nivel global și legislația în vigoare trebuie să acționeze la acest nivel.

Solicitarea unor state terțe adresate ICAO de a participa la schemă numai pe bază de voluntariat nu face decât să încetinească progresul în acest domeniu. A da curs acestei cereri va determina nu numai o scădere a competitivității companiilor aeriene europene, ci și un impediment în combaterea schimbărilor climatice. De asemenea, va constitui o piedică în încercarea Uniunii de a ajunge la o înțelegere sectorială globală cu scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul aviatic. Cer Comisiei și Consiliului să implice Parlamentul European în negocierile cu statele terțe pentru a obține obligativitatea includerii companiilor din aceste state în schema de comerț cu emisii. În acest mod nu se diminuează nici progresul realizat prin crearea cerului unic european prin care se vor reduce traseele aeriene, ceea ce va facilita o dată mai mult scăderea consumului de carburanți.